virðulegi forseti á síðasta þingi flutti háttvirtrar heilbrigðis og trygginganefnd í heild þingmál um aðgerðir til að bæta heilbrigði íslendinga með hollara mataræði og aukinni hreyfingu og ákvað nefndin að vísa málinu til hæstvirts forsætisráðherra og lagði til að það verði settur á laggirnar faghópur á vegum forsætisráðuneytisins til að greina vanda sem tengist óhollu matarræði offitu átröskun og hreyfingarleysi bæði orsakir vandans og afleiðingar og síðan að lokinni greiningu á orsökum og afleiðingum gerir hópurinn tillögur um að samræmdum aðgerðum og framkvæmdaáætlun sem lagðar verði fyrir ríkisstjórnina í apríl tvö þúsund og sex í haust þegar þingið kom saman hafði ekkert verið gert í þessum málum en eftir þeim upplýsingum sem ég fékk þannig að ég ákvað að leggja fram þessa fyrirspurn sem ég er að mæla fyrir en hún hefur greinilega hreyft við einhverjum því það

það kemur fram í fréttum í ríkisútvarpinu í síðustu viku þegar sagt er frá þessum starfshópi að það hafi vakið furðu hjá sérfræðingum og fagfólki hvernig hópurinn hefur verið saman settur eða skipaður mig langar til að vitna í fréttirnar með leyfi forseta en þar segir geir gunnlaugsson læknir og formaður félags um lýðheilsu að gengið hafi verið framhjá hópi hæfra manna við skipunina

þarna inni síðan segir hann ég efast um að jón óttar ragnarsson hafi mikla þekkingu á næringarfræði og sölumennsku og megrunarpillum og hans árangur á því sviði er óumdeildur og ég ber fulla virðingu fyrir þeim árangri en það er spurning hvort akkúrat það sé heppilegasti árangurinn hvort það sé akkúrat það sem við erum að leita eftir að menn fái einhverjar gleðipillu og þá sé offituvandinn leystur ég spyr hæstvirtur forsætisráðherra vil fagna því að hann er búinn að setja hópinn á laggirnar en vil taka undir spurningu frá formanni félags um lýðheilsu hvað réði því hvernig þessi hópur var samsettur og eru þarna einhver skilaboð um að það séu arna einhverjar patentlausnir á þessum vanda miðað við það hvernig skipað var í nefndina án þess að ég taki nokkra afstöðu til þess fólks sem þarna er kallað til en langar til að fá skýringar frá hæstvirtum ráðherra um þetta mál